Wir wollen die gesamte Kommission und das gesamte Spitzenpersonal der Europäischen Union nach den Bedingungen des Lissabon Vertrages wählen.

Nehmen wir alleine die oft beschworene Notwendigkeit der Neuregulierung der Finanzmärkte! Wir hatten G8 Gipfel, G20 Gipfel, erweiterte G8 Gipfel, europäische Gipfel. Wie weit sind wir gekommen?

und das Spiel schlicht und ergreifend neu eröffnet.

Herr Barroso, wo war Ihre konsequente Intervention? Wo sind Ihre echten Ergebnisse? Wir können sie nicht erkennen!

Wir sind wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es völlig falsch ist, das zu tun, was Sie in den vergangenen fünf Jahren immer wieder getan haben, Herr Barroso, nämlich Wirtschaftsstrategien gegen Umwelt und Klimastrategien auszuspielen. Wir glauben, dass das wirklich von gestern ist, dass es damit vorbei sein muss. Man muss wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig denken, man muss Klimaschutzziele und Umweltziele in Einklang bringen! Das nützt der Wirtschaft, das schafft Hunderttausende oder gar Millionen von Jobs. Andris Piebalgs hat das für den Energiesektor in den letzten Monaten nochmals mit einer Studie untermauert.

Ich kann eigentlich nur zusammenfassend feststellen, dass die Europäer in den letzten Monaten auf den internationalen Bühnen in Sachen Klimaschutz durch ihre neue Zögerlichkeit wie weit wollen wir wirklich gehen mit den Reduktionszielen?

das ist ein Nullsummenspiel und aus der Sicht der ärmeren Länder überhaupt nicht akzeptabel! Es muss schnell ein Ende haben mit diesem neuen Geiz und der neuen Zögerlichkeit der Europäischen Union!